Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Hvala lepa tudi za odgovor gospoda Aleša Šabedra, in sicer, pri predpisovanju in izvajanju, pripomočkov za izboljšanje vida, pa tudi drugih pripomočkov, ste nekako, bom rekel, zadovoljili mojo radovednost, čeprav smo v vmesnem času, po tistem, ko smo, dejansko postavil, ko sem postavil to vprašanje, dobili še nekatere dokumente od, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, odgovora na, vprašanje o nepravilnostih, ki so bila podana s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ampak zdaj, če pustimo tole, mislim da pač moramo pacienti, pa tudi državljani kot taki, tisti, ki rabimo kakršnekoli pripomočke, imeti možnost, da izbiramo ta pripomoček nekako v smislu konkurence, ker če gremo eno televizijo kupovat, ko stane petsto evrov, gremo pogledat v pet trgovin, tukaj pa običajno že v prvi optiki potem naročimo in dobimo, če smo pa še usmerjeni, je pa še toliko slabše. Pri podeljevanju koncesij za splošne ambulante, pa imam še eno vprašanje, ker se je moje vprašanje nanašalo tudi na to, da so pač splošne ambulante včasih v pat poziciji, in sicer, v krajih, v mojem volilnem okraju se dogaja, župani so se potožili, da pač ne morejo odvzemati koncesij tam, kjer so se pogoji toliko poslabšali, da niso več zadovoljivi in tudi storitev je postala zelo slaba. Kaj potem narediti, da bi se lažje odvzemalo koncesije na tistih mestih, kjer so očitne kršitve, ki so že, "zgledajo" na krivdne razloge, zakon je pa dejansko, pa pravilniki, preveč ohlapen? Hvala.